Proszę podać jakikolwiek przykład czystki sędziów w Rzeczypospolitej Polskiej, w wolnym, suwerennym kraju. Proszę podać przykłady łamania jakichkolwiek wartości europejskich. Tak, Polacy kochają Unię Europejską, i tak, chcą zmian w wymiarze sprawiedliwości. Proszę podać konkretnie jeden przykład i proszę pana przewodniczącego, żeby rzeczywiście każdy z państwa, który się wypowiada, nie mówił tylko tytułami gazet, ale podawał konkretne przykłady, takich przykładów po prostu nie ma.